Okej, jaz sem slišala, da pač delaš ti zdaj magistrsko, ne? Pač v zvezi s s Pekarno, ne, med drugim tudi, no, mislim, ja. Pa me zanima okej, če mi lahko kaj več poveš o tem. Pač v bistvu, kaj raziskuješ, ne? Okej, in kaj so te razlike med temi tremi različnimi kapitali pač, če bi lahko znal tako mi malo povedati, da si lažje predstavljam. Okej, in ti se boš osredotočil kam? Zdaj si se odločil, da boš imel v bistvu intervjuje z z ljudmi, ki v bistvu nekako delajo? . To je v bistvu ful podobno, kot na primer Metelkova v Ljubljani, ne? Kaj pa zdaj med, tem časom, kako se ti zdi, ne vem, zdaj med korono pa tako naprej, ker vseeno pač niso imeli mogoče, če gremo zdaj na glasbeno sceno, niso imeli toliko priložnosti mogoče organizirati nekih takih stvari, a ne. Dva tisoč deset. Aktivno delujejo. Joj, ne vem, ke se ne spoznam na to, ampak ne vem. Šestdeset. Ja. Ali pa malo več sedemdeset. kaj pa zdaj pač, Pekarna dela v stilu tega, da potem podpira te bende pa tako? Zdaj verjetno ne more nič, ampak pač na splošno tako. Ja, to je ful zanimivo, ko si govoril v bistvu tudi za ta zakon, a ne, kao, mislim, ko naj bi se uveljavil, to jaz v bistvu prej nisem slišala, ke, ke je bilo mogoče, bolj ke ne o drugih stvareh, bolj govora. Pa mi je bilo tako ful fascinantno, no, ko si rekel, da zakaj se sploh gre, a ne, v tem zakonu. In to je v bistvu pol, ke si govoril, da v bistvu naj bi sprejemali, da tisti ljudje, ki so cepljeni oziroma niso cepljeni, tisti, ki prebolevajo ... Okej, meni se zdi to ful absurdno, ne vem. Samo, se pa skozi sprašujem, pač, kaj je namen tega, no. Pač, kaj je namen pač spodbujati ljudi, da se tako cepijo, a razumeš, kaj mislim, ne? Zakaj, ne? Če pač ... Ja. Okej ... Jaz tudi ne vem, ampak pač mi je tako fascinantno, no, ke pač ne vem, ko da bi hotel nekaj pridobiti, ampak ja, okej, pustimo te teorije zarote, vrnimo se na tvojo magistrsko nalogo . No, in v bistvu ti delaš, torej kvalitativne, kvalitativne, kvalitativno raziskavo, ke temelji na intervjujih, ne? kakšne intervjuje se si dal, zadal? okej, dobro, no, in v bistvu ti si imel že torej to sem že spraševala, ne vem, če sem pač saj ... Okej, ti si en intervju, ne, in v bistvu, kako je potekal, me zanima, pač na kakšen način si pač ta odprti tip intervjuja, ne, izpeljal? Ja, saj to logično. Samo v bistvu, zakaj pa bi dejansko rabil, finance, okej mogoče prostor pa tako naprej, ampak saj načeloma pač so mogoče take skupine pripravljene tako ali tako priti za, za neplačilo, a ne. Ja, ja, to ne, to razumem, ja, iz tega vidika. Kaj pa evropska sredstva, tudi ni? Iz evropskih sredstev, na primer, da bi se karkoli lahko naredilo, da bi dobil finance? Tam si rekel, da v bistvu se ne ukvarjajo samo pri tej, zasvojenosti, a ne, mislim pri odvisnostih se ne ukvarjajo samo pač kot tako odvisnostjo se, ne vem, internetom pa s s, ne vem, to sodobno tehnologijo, ampak grejo v bistvu ful širše, ne. Pa misliš, da je tako ful uporabnikov drugače, ful se zatekajo, misliš, da v bistvu se ne poslužujejo takih stvari, ne vem. Dejansko te ke dejansko probleme s s, ne vem, z neko zasvojenostjo, odvisnostjo od, ne vem, tehnologije, na primer. No, saj zaradi tega . Ja, samo to po moje gre po tem že, ko posameznik, ne vem, nekako sprevidi, mislim pač dejansko uvidi, no, da ima pač določene težave, a veš, kaj mislim, ne ti, ker ti prisiliti človeka ne moreš, a ne, da se pač, ne šel v neki tabor ali pa, ne vem, v bolnico, če pač ne vidi, neko stvar kot neki problem, a razumeš, kaj mislim, ne, razen če te starši prisilijo, ampak pol se mi zdi, da je pa pač vse nefunkcionalno, a ne, dokler pač sam ne boš pripravljen za neke spremembe, ne. okej razumem, ne, okej, prejšnji kot z ljudmi, ke so že bili šli čez to, ne. Okej razumem, ja. Čeprav, ne vem, zakaj greš potem z nekom na kavo, če pač, si rajši na telefonu, kakor da se pač s to osebo pogovarjaš, to je meni pač fascinantno, okej, saj pač malo prečekiraš pa vse, ampak pač ne vem, kaj je sploh smisel potem, da ne. Taki ljudje, mislim, taki ljudje pač pridejo pa se družijo, ne, ker se mi zdijo, da je vseeno tu neka osnovna človekova potreba, ampak se mi zdi, da vseeno prevladuje po tem, ne vem, neka neko, neka, neka stvar, ki jih pač vleče k temu, ne, da pač so skozi na telefonu ali pa se nimajo kaj za meniti, ne vem, pač, to mi je ful fascinantno tako, ko gledam same ljudi, a ne. Ja, itak, to vse se je spremenilo, mogoče pač tu tudi prišlo, ko neki neka normalnost, a veš, kaj mislim, da ti prideš pa si na telefonu pol konec koncev v gostilni, ne vem. Čeprav jaz tako razmišljam, kaj je sploh problem v tem, ne? Pač, če ti je kul, ti je kul, ne . Mislim, okej, saj tako, če pogledaš, ne, mislim kakega socialnega vidika, ja, oddaljevanje en od drugega in tako naprej, ampak ne vem, po drugi strani se pa pač, okej, saj verjetno ti, ke si na šihtu, ali pa na nekem takem na neki taki stvari, ko pač moraš sodelovati, ne pogovorno ali pa kakorkoli, pač verjetno ne boš gledal na telefon, ne, ali pač, ne vem, saj to, da dejansko prideš toliko v to, da pač potem te okupira to pa okupira tvoje življenje, da ne moreš normalno delovati, a veš, kaj mislim, ne? Ja, okej, to se meni zdi, da je en vidik, definitivno, kar glih tu, no, pač dejansko se s pogovorom in tako naprej pa mogoče s takim pogovorom, da se res ne strinjaš, en z drugim, ne, se mi zdi, da ful dobro lahko začneš razvijati neke argumente in tako naprej, pač ko imaš neko svoje mnenje oziroma kakor koli, ampak, se mi zdijo pa tudi drugi načini, no, da pač razvijaš neko kritično mišljenje, a veš, kaj mislim, ne, pač, tudi, ne vem, mogoče seznanjenje z določenimi informacijami, ke so pač aktualne, mogoče so tudi s kakšnimi drugimi raziskavami na to temo in tako naprej, a veš, se mi ne zdi kot sam, sam pogovor tisti en in glavni vir, da pač ti razmišljaš neko kritično mišljenje, a ne, pač se mi zdi, da tudi informiranje in tako naprej, ne. Ja, ne, to je res, ja, pač v bistvu ne dela se to, ne. Okej, samo pač ti misliš, da, ne vem, bo tak človek potem tebe bolj poslušal, kakor ne vem, a veš, kaj mislim, ne? Da bo učinkovalo potem to na njega, če pač ga spodbujaš k pogovoru in tako naprej. Mislim jaz tu zdaj govorim zdaj čisto tako, vprašanja dajem, ker mičkeno hočem obratno, obratno mišljenje, ne. Ne, ne zdaj tako, da jaz mislim, da ne, ali pa karkoli. Da pač, ne vem, recimo določenim osebam, ke pač živijo zdaj v tem mislim, ke so se pač rodile tudi toliko mlajše in tako naprej pa ke res so jih nekako mobilne tehnologije okupirale, misliš, da bo dejansko pomagala takemu človeku, ne vem, če ti mu nekaj poveš neko določeno informacijo, ali pa če gre on v tvoj pogovor s tabo in tako naprej, da mu bo pomagala k razvojem nekaj pač skillsov varianto? Kot na kakšen način pač? Kako se je odražalo to? Ni se vstala? Ja, saj se je mogla vstati, da se namaže. okej razumem, ja. različni smo si, ne.